Panie Przewodniczący! Z całą pewnością niepokój związany z przestrzeganiem standardów praw człowieka na Ukrainie budzi uzasadnione wątpliwości i jak najbardziej wymaga reakcji.

Jest rzeczą zasadną, aby mówić o sytuacji, która budzi wątpliwości, związanej z panią Julią Tymoszenko i innymi przykładami, które budzą wątpliwości co do przestrzegania standardów na Ukrainie. Natomiast jest rzeczą zupełnie odrębną, którą przy tej okazji należy jednak zaznaczyć, stawianie kwestii bojkotu Euro 2012 przez Komisję Europejską, która taką decyzję przecież publicznie ogłosiła. Rodzi się bowiem pytanie, czy rzeczywiście ta decyzja służy sprawie, o którą nam wszystkim chodzi sprawie podniesienia standardów demokratycznych, czy służy na pewno też sprawie wyjaśnienia tej dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się była premier Ukrainy? Wiemy dziś, że opozycja ukraińska nie przyłącza się do tego rodzaju żądań bojkotu czy wręcz wyprowadzenia sportowej części Euro z Ukrainy. Wiemy, że większość narodu ukraińskiego przez pięć lat oczekiwała na tę radość przeżyć sportowych związanych ze świętem europejskiej piłki. Widzieliśmy w tym też szansę większej integracji i przybliżenia narodu ukraińskiego do Unii Europejskiej, do Europy. Wiemy też, że wszelkie decyzje na temat bojkotu tak naprawdę mogą wepchnąć Ukrainę w ręce Rosji Putina, który już dziś ubiera się w piórka obrońcy Ukrainy i krytykuje Komisję Europejską, zdobywając pewnie w ten sposób pewnie punkty u niemałej części narodu ukraińskiego. Ta sprawa wymaga delikatności i mądrości.

Czy będziemy równie konsekwentni w przypadku Białorusi, która organizuje mistrzostwa hokeja, i też będziemy tam domagać się bojkotu? I na jakiej podstawie wreszcie Komisja Europejska wypowiada się o bojkocie, skoro tak naprawdę nie jest uprawniona, by zabierać w tej sprawie głos? Tutaj nie wypowiedziała się pani Ashton, która przecież jest uprawniona do zajmowania stanowiska i koordynowania tego stanowiska z poszczególnymi państwami, czego też zabrakło, bo nie było koordynacji stanowiska w tej sprawie z Polską, które przecież jest współorganizatorem mistrzostw Europy.